máli hverju sinni en ég held í raun og veru ætti þetta að vera mál sem ætti oftast að vera auðvelt að leysa hvað varðar síðan þetta formlega samráð sem háttvirtur þingmaður nefnir um landamærahindranir lít ég svo á að þessi umræða sé til þess ætluð meðal annars að ég geti komið okkar ábendingum á framfæri við samstarfsráðherrana það held ég að væri ég mun gera það með þessa ábendingu kannski er rétt að það sé hreinlega ákveðin svona skýrslugjöf á hverju ári á hverju þjóðþingi að það verði fastur liður að sama skapi að það verði tekið upp á vettvangi samstarfsráðherra og á norðurlandaráðsþingi þær framfarir sem verða og þau nýju vandamál sem eru að koma upp

framkvæmdavald það er ráðherrar og þingið eða norðurlandaráðið sem er ekki síður finnst mér á vaktinni í þessu máli